Señora Presidenta, queremos manifestar nuestra profunda preocupación y la condena por el golpe de Estado contra el Presidente elegido soberana y democráticamente en Paraguay. El Presidente, Fernando Lugo, fue destituido por medio de un juicio político promovido por el Congreso de Paraguay, mayoritariamente controlado por la oposición conservadora, que no aceptó las normas democráticas, otorgándole menos de veinticuatro horas para prepararse y tan solo dos horas para preparar su defensa. Una destitución ilegítima, que no respetó el debido proceso ni las garantías para el derecho a la defensa, en la que se ha manipulado la voluntad democrática que decidió cambiar el Gobierno en Paraguay después de años de dictadura y mayoría conservadora.

En Paraguay se ha producido un golpe de Estado parlamentario.

El Parlamento Europeo debe unirse a esta condena internacional por el juicio político contra el Presidente constitucional de Paraguay.